Reden Sie doch nicht um den Brei herum! Sie sprechen da von Pollen und Pollen und natürlichen Bestandteilen. In Wirklichkeit geht es um die GVO, um gentechnisch veränderte Organismen. Das ist der Wunsch, das ist die Sorge von so vielen Imkern, die uns, wie ich finde, vollkommen zu Recht derzeit mit E Mails eindecken, die sagen Wir wollen, dass das, was der Europäische Gerichtshof schon festgestellt hat, dass nämlich GVO Pollen nicht natürliche Bestandteile sind, weiterhin erhalten bleibt, weil es die Möglichkeit bietet, tatsächlich 100 GVO freien Honig auf dem Markt zu halten.

Da fragt man natürlich In wessen Interesse? Welchen Lobbyisten folgen Sie da?

Und zu Recht muss man Verdacht aufkommen lassen.